Clientélisme et corruption font des ravages. La crise politique s'aggrave depuis les élections de juillet

C'est possible dans ce pays très dépendant de l'aide internationale.